Mówił tutaj Kolega, i bardzo słusznie, o wysokim bezrobociu wśród ludzi młodych, z którym trzeba walczyć, i o systemie dualnym, czyli kształceniu równocześnie teoretycznym i praktycznym młodzieży.

Co jest najważniejszym elementem tego kształcenia i co prowadzi tak szybko do sukcesu?